Proto bude velmi složité najít smysluplný a racionální konsenzus, který podpoří co nejvíce aktérů.

Osobně jsem přesvědčen, že stávající zdroje jsou víceméně dostatečné, politika soudržnosti by se však měla stát jednou z hlavních výdajových priorit evropského rozpočtu. Protože evropský rozpočet není nafukovací, členské státy mají veřejné finance těžce nemocné a nemohou si dovolit posílat do Bruselu více peněz, je třeba také jasně říci, kde by se mělo škrtat. Podle mého názoru jsou to např. přímé platby zemědělcům, peníze globalizačního fondu či administrativní výdaje evropských institucí. Druhou klíčovou otázkou je, co bychom měli z evropských fondů financovat. V návrhu usnesení o Evropském sociálním fondu se hodně hovoří o boji proti chudobě, podpoře sociálního modelu apod. To je sice pěkné, ale v první řadě musí prosperovat naše ekonomika, lidé musí mít práci, firmy musí vyrábět a poskytovat služby. Evropské fondy by proto měly mít investiční, nikoliv spotřební povahu. Měly by umožnit modernizaci toho, co v souladu s principem subsidiarity nezvládne stát, kraj, obec či rodina. Hlavním cílem politiky soudržnosti musí zůstat snižování ekonomických disparit mezi regiony a členskými státy. A proto také jediným racionálním kritériem je výše HDP.